Na bieżącej sesji plenarnej czeka nas bardzo ważne głosowanie w sprawie tzw. sześciopaku pięciu rozporządzeń oraz jednej dyrektywy, których celem jest wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Europie w świetle negatywnych doświadczeń kryzysu gospodarczego. Wzmocnienie to zostanie osiągnięte głównie przez gruntowną reformę paktu stabilizacji i wzrostu, którego braki w obszarze zapobiegania kryzysom zostały brutalnie obnażone między innymi przez ostatnie zawirowania w strefie euro.

Jedynie jego szybkie przyjęcie będzie w stanie uspokoić niestabilne w ostatnim czasie rynki finansowe i zapobiec kolejnej recesji, która staje się coraz bardziej realna.